Pane předsedající, já chci podpořit návrh usnesení, který mně připadá jako velmi vyvážený a správný. Jasně odsuzujeme zásah Putinova režimu proti pokojným demonstrantům, kteří poukazovali na obrovskou korupci v ruské vládnoucí oligarchii. Je zcela zjevné, že v tuto chvíli v Rusku neplatí základní ústavní lidské svobody svoboda shromažďování, svoboda projevu a je také zcela jasné, že tamní justice není nezávislá, ale jasně podléhá vlivu vládnoucího režimu a jasně slouží panu Putinovi. Co je ale důležité, co by zde nemělo zapadnout vedle odsouzení toho, jak se ruský režim chová, je to, že jde o praní špinavých peněz. Jde o obrovskou korupci ruských politiků. Zde v usnesení je velmi důležitý bod, kdy vyzýváme Evropskou komisi a ostatní exekutivní orgány Evropské unie, aby udělaly vše pro to, aby ruští politici a úředníci nemohli prát špinavé peníze v rámci Evropské unie.